Ich habe heute gegen diesen Kommissionsvorschlag gestimmt, weil er wieder einmal den Vorwurf bestätigt, den man der Europäischen Union macht, dass Großes zu klein geregelt wird und Kleines zu groß, in diesem Fall sogar viel zu groß.

Ich möchte auch die Ausführungen der Kollegin Angelilli unterstützen, dass es nur den Schwarzhandel und den Schmuggel begünstigt, aber sonst nichts erreichen wird. Wir werden mit derartigen Regelungen beim Bürger kein Verständnis ernten.

Das ist eine vollkommen unnötige Regelung, die die Leute draußen ablehnen.